Im Gegensatz zu den meisten nationalen Parlamenten führen wir diese Debatte. Wir führen sie nicht nur, weil wir die falschen Entwicklungen aufarbeiten müssen, wir führen sie aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber der künftigen Generation.

Noch haben wir die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen. Der NSA Bericht und das von diesem Haus mit überwältigender Mehrheit beschlossene Datenschutzpaket beweisen unsere Kompetenz. Es ist höchste Zeit, dass die Mitgliedstaaten diese Chance erkennen und ihre Blockadepolitik aufgeben. Auch die Frage des Asyls von Edward Snowden gehört in diesen Zusammenhang. Er hat selber gestern in seinem Brief bekundet, dass er bei mehreren Mitgliedstaaten um Asyl angesucht hat.

Mit diesem Bericht zeigt das Europäische Parlament, auf welcher Seite es steht, nämlich auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger und ihrer Grundrechte.